Ik denk dat alle ogen vanmiddag gericht zijn op de Griekse crisis.

We redden hiermee, denk ik, de belangrijkste pijler van ons Europees klimaatbeleid.